quindi questo mi sembra sia l'ennesimo documento, con anni e anni di lavoro, che giustifichi lo stipendio e il posto di lavoro di qualche centinaio di burocrati europei, che vanno a complicare la vita a imprese, lavoratori e sindaci. Le gare europee complicano. Si sarebbe potuta alzare la soglia per aiutare il chilometro zero, per aiutare le imprese locali. Non so se a Bruxelles qualcuno se n'è accorto, però c'è crisi. In Italia c'è un tasso di disoccupazione giovanile che non c'è da quarant'anni, oltre il quaranta percento.

Nessun limite ai subappalti, quindi nel nome del libero mercato, del liberi tutti, del profitto e del guadagno, la criminalità organizzata potrà continuare a fare, comprare, investire. Si sarebbe potuto e dovuto fare di più. Nessun ostacolo vero all'invasione di beni e servizi da paesi che non rispettano i nostri standard di qualità e che sfruttano i lavoratori. Io, anche in questo dibattito, ho sentito parlare di consumatori, di clienti, di mercato siamo uomini e donne io non sono né un consumatore, né un cliente, né un uomo a tempo determinato. Siamo uomini e donne che pensano a un'altra Europa, un'Europa fondata sul lavoro, sul rispetto e sul lavoro delle imprese locali, sulla storia, sulla cultura, sulla tradizione, sulle identità, che in questo palazzo contano poco ma penso che conteranno molto di più dopo le elezioni del prossimo 25